Kumuluje sa tu niekoľko problémov, napríklad pracovné, finančné, rodinné alebo psychologické ťažkosti, ktoré ponárajú takéhoto človeka do bezvýchodiskového stavu. Spoločné úsilie miestnych a regionálnych orgánov európskych inštitúcií sa tak stáva nevyhnutným predpokladom vytvorenia trvalého riešenia tejto problematiky. Štrukturálne fondy smerujúce do stratégií na vytváranie obydlí pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva by mali byť výslovne vyčleňované aj na riešenie problémov bezdomovstva a ich špeciálne použitie musí byť následne monitorované a vyhodnocované.